Ja, hvala za besedo. V filmu Luzerka, ki ga je režirala režiserka mlajše generacije, Urša Menart, letnik petinosemdeset, ki je postala tudi prva režiserka v zgodovini Slovenije, ki je na Festivalu slovenskega filma prejela nagrado za najboljši slovenski celovečerni film, je lepo predstavljena metaforično, vloga ali pa pozicija slovenskega filma, ki ga ta v državi ima. Namreč junakinja zgodbe v Luzerki je Špela, devetindvajsetletna Ljubljančanka, ki kljub univerzitetni izobrazbi ali pa prav zaradi nje, kot reče njena mama, službe nikakor ne dobi, zato se preživlja z raznimi slabo plačanimi občasnimi deli prek, sposojene študentske napotnice kot, reševalka iz bazena, natakarica in tako naprej, in ostaja v bistvu ujeta v tem purgatoriju prekarnega življenja, kjer nikakor ne najde svojega mesta pod soncem. Ko je dokončno pač v filmu ukradejo edino sredstvo, ki ga ima, kolo, ji pač ne ostane več drugega kot beg v tujino. In glede na to, da tudi slovenski film ostaja brez sredstev, dejansko silite, producente slovenskih filmov, da iščejo srečo v tujini in bodo tam, dajali kruh, ljudem iz tistih držav, promovirali tiste države, Slovenija pa bo izgubljala ogromen potencial, ki so ga ti ljudje že izkazali. Zato predlagam, da se poslanke in poslanci pogovorimo ponovno o tem problemu, in pogovorimo tudi o tem, zakaj se soglasnih sklepov odborov, ne upošteva oziroma zakaj je, vlada v proračunih za leti dva tisoč dvajset in leto dva tisoč enaindvajset enostavno zignorirala soglasen sklep, ki je bil soglasno sprejet lani na Odboru za kulturo, to je ob povečanju sredstev na enajst milijonov.